Die Corona Pandemie ist eine Katastrophe für viele, eine individuelle Katastrophe, aber sie ist eine Herausforderung für uns alle, und sie ist auch eine Herausforderung für die Demokratie. Sie legt hohe Verantwortung auf diejenigen, die zu entscheiden haben über die Maßnahmen, die wir ergreifen müssen, um diese Pandemie einzudämmen. Alle Mitgliedstaaten haben Maßnahmen ergriffen, die meisten eine Form von Notstand ausgerufen.

Es gibt die üblichen Verdächtigen so will ich sie mal nennen die die Situation ausnutzen, um Grundrechte weit über Gebühr einzuschränken.

Aber in fast allen Staaten gibt es lebhafte Diskussionen darüber so wie auch hier was eigentlich angemessen ist und was nicht in fast allen Staaten. Und das ist auch gut so und richtig so, denn das ist das Wesen der Demokratie. Wir dürfen nur so weit in Grundrechte eingreifen, wie das unbedingt nötig ist. Alle Maßnahmen müssen verhältnismäßig sein, sie müssen zeitlich befristet sein, sie müssen klar definiert sein, und sie müssen parlamentarischer und gerichtlicher Kontrolle unterliegen.

Wir wissen Die häusliche Gewalt an Frauen und Kindern ist gestiegen. Wir wissen Minderheiten, sind weiter eingeschränkt worden, zum Teil zu Sündenböcken gemacht worden. Also Krisenzeiten auch für die Demokratie. Wir müssen alle darauf achten, dass die Grundrechte geschützt werden hier und auf nationaler Ebene.